Děkuji za tu zprávu, kterou jsme dnes dostali o aktuálním vývoji v Paříži. Nicméně je třeba tady říci, že zatím se situace v Libyi příliš dobře nevyvíjí. Příslib předčasných voleb je skvělý, ale k samotným volbám je velmi daleko, bude třeba podpořit aktéry, aby proces přípravy voleb proběhl objektivně, aby volby proběhly nezávisle a hlavně, jak už jste řekla sama, paní Mogheriniová, aby jednotliví aktéři volební výsledek uznali. Tedy to dnešní jednání je dobrým příslibem, ale prosím, buďme nyní velmi aktivní v rámci celého procesu k svobodným volbám v Libyi a neponechejme to pouze na jednotlivých aktérech občanské války v Libyi. Musím říci, jak vnímám atmosféru v České republice, mnoho občanů České republiky, Evropanů, má pocit, že Evropská unie v situaci v Libyi může být aktivnější a mohli jsme udělat už více pro to, aby se atmosféra a situace v této zemi vyřešila.